W dzisiejszym, coraz bardziej mobilnym świecie ochrona danych osobowych to niezbędne narzędzie zapewniające obywatelom bezpieczeństwo i przestrzeń wolności w ramach nieskrępowanego przemieszczania w Unii Europejskiej.

Projekt powołania agencji nadzorującej wszystkie trzy działające obecnie systemy informacyjne wydaje się interesujący, gdyż zarządzanie wielkoskalowymi systemami informatycznymi wymaga odpowiedzialności wyspecjalizowanej instytucji. Istotne jednak jest zapewnienie reprezentacji w zarządzie wszystkim państwom członkowskim. Aby system ochrony danych był skuteczny, poszczególne rozwiązania muszą obowiązywać wszystkie państwa. Ważnym zadaniem, jakie powinna realizować agencja, jest zagwarantowanie bezpieczeństwa sieci oraz przekazywanie danych poprzez eliminację coraz powszechniejszych zagrożeń. Wzorem działania Europejskiego Inspektora Danych Osobowych agencja powinna realizować swoje cele w oparciu o podstawowe wolności obywatelskie. Mam nadzieję, że system taki pozwoli na bardziej skuteczną wymianę danych oraz ich bezpieczniejsze przetwarzanie i udostępnianie.